Il faut et nous le savons tous ici que les producteurs puissent vivre de leur travail. Il était impératif d'intervenir.